Domnule președinte, tot pe procedură vreau să intervin și eu. Eram pe lista de vorbitori până ieri. Astăzi, eu am venit de la opt jumătate și am stat în sală să ascult raportul și dezbaterea. La ora nouă jumătate m a anunțat asistentul că nu mai sunt pe lista de vorbitori.

În schimb, ați dat replici la PPE între doi europarlamentari și mulți și au depășit timpul de vorbire.